a zhubnej korupčnej siete zlých ľudí, ktorí sa navzájom držia a pomáhajú si. Ale začína sa aj neschopnosťou silových a justičných zložiek často pretaviť dobré zákony do praxe. Namiesto nich vidíme frustrovaných občanov, ktorí hlboko nedôverujú inštitúciám. A moja krajina Slovensko môže byť tiež považovaná za vlajkovú loď takejto korupcie, klientelizmu a špinavých kšeftov, ktorých vidíme v politike príliš veľa. Ja však verím v zmenu a očakávam čas, keď občania, ako aj úradníci a štátni predstavitelia naberú odvahu a posvietia do tmavých kútov korupčných systémov.

Lenže odstránenie príde vtedy, keď na miestach zodpovednosti budú stáť čestní ľudia, ktorí sú ochotní niesť zodpovednosť voči Bohu aj voči ľudom a zostať čestnými.